Uważam, że Europa powinna współpracować z USA to nasz naturalny partner w bardzo wielu obszarach ale szczególnie powinna współpracować z USA tam, gdzie mówimy o tragicznej walce toczącej się dzisiaj przeciwko naszej cywilizacji, gdzie terroryści chcą podważyć fundamenty, na których zbudowana jest nasza Wspólnota, a także USA.